Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sempre considerato la mobilità dei professionisti l'elemento centrale del mercato unico per accrescere competitività ed occupazione nell'Unione. In Europa assistiamo ad un paradosso in alcuni settori, come quello sanitario, c'è una richiesta elevata di professionisti che si scontra con le lentezze procedurali che ne scoraggiano la mobilità. Benche fin dagli anni '70 esista un quadro legislativo, il livello di mobilità intraeuropea è rimasto basso a fronte delle potenzialità che offre il mercato interno. Il testo oggi in Aula migliora l'attuale direttiva perché attraverso la tessera professionale europea vengono snellite le procedure. Il sistema IMI permette il dialogo immediato tra autorità competenti per verificare se un professionista ha i titoli per l'esercizio della professione. Questo garantisce alle professioni sanitarie una mobilità più sicura.